A földgáz kereskedelem világméretű kiterjedése, nemzetközivé válása magával hozta azt a kockázatot, hogy nemzetközi, politikai, gazdasági konfliktusoknak közvetlen vagy közvetlen hatása van az egységesült gázpiacra, veszélyeztetve annak működését és ezen keresztül az ellátásbiztonságot. Bármely gázpiaci modell meghatározóan csak a rövidebb távú kapacitási, ellátási, műszaki technológiai és árváltozási problémákat képes kezelni és megközelítőleg minimalizálni a szolgáltatás költségének egészét. Éppen ezért az ellátásbiztonságot úgy kell meghatározni, mint egy garanciát arra, hogy a nem megszakítható fogyasztók számára az igényelt gázmennyiség folyamatosan rendelkezésre álljon elérhető áron. Az ellátásbiztonság politika megalkotásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a hőmérsékletfüggő, energiacserére képtelen háztartási fogyasztókra. Ezek a fogyasztók nincsenek olyan helyzetben, hogy kiharcolják maguknak a gázellátás biztonságát. A ma már teljesen liberalizált gázpiacon az állam, annak kormánya, a szabályozó hatóságok kötelessége, hogy az általános szolgáltatási szerződésbe belefoglaltassa a szolgáltatás minden elfogadható követelményét.